În același timp, trebuie să găsim un echilibru între acest imperativ și neîngrădirea fluxului comercial al produselor și tehnologiilor care sunt folosite în scop civil. Susțin propunerea Comisiei de a simplifica și accelera procedurile existente, astfel încât eventualele întârzieri ale implementării deciziilor de înăsprire a controalelor în detrimentul securității europene să fie evitate. Cu toate acestea, consider că trebuie să rămânem vigilenți în ceea ce privește folosirea produselor sau tehnologiilor care ar putea încălca drepturile omului, principiile democratice sau libertatea de exprimare, în special prin folosirea tehnologiilor de interceptare și a dispozitivelor de transfer al informațiilor digitale prin urmărirea telefoanelor mobile.